La creazione delle task force sulle fake news da parte della commissaria Mariya Gabriel è certamente un fatto positivo, accanto al lavoro già avviato dall'Alto rappresentante Federica Mogherini in seno al Servizio di azione esterna con la East StratCom per migliorare la comunicazione europea nei paesi del vicinato orientale e individuare le operazioni di disinformazione. Allo stesso tempo, tuttavia, dobbiamo fare attenzione a non focalizzarci sulla sola Russia, con la quale deve essere mantenuto un dialogo politico proprio per non aiutare involontariamente la presa autoritaria di Putin e la sua narrazione nazionalista.